Myanmar ist ein Land, das sich öffnet. Das hat sich ganz deutlich gezeigt, als der Hausarrest der Friedensnobelpreisträgerin Aung San Suu Kyi im Jahr 2010 aufgehoben wurde. Und untermauert wurde die Öffnung, als die Partei der Bürgerrechtlerin letztes Jahr 43 der 45 Sitze im Parlament gewinnen konnte. Ich gebe Ihnen recht, Herr Kommissar De Gucht, wenn Sie sagen, dass die Entwicklungen von der EU begünstigt und unterstützt werden müssen. Das Handelspräferenzsystem Alles außer Waffen ist dafür das richtige Instrument. Zudem erlauben uns engere Handelsbeziehungen, gemeinsam mit den Partnern vor Ort dafür zu sorgen, dass sich die Arbeits und Lebensbedingungen in Myanmar weiter verbessern.

Obwohl es mittlerweile in Myanmar illegal ist, besteht nach wie vor Zwangsarbeit, vor allem auf Betreiben des Militärs. Das muss definitiv unterbunden werden. Darüber hinaus darf die EU keinesfalls die schwierige Situation, wie erwähnt, der muslimischen Rohingya vergessen, denn sie gelten noch immer als die am schlimmsten unterdrückten Minderheiten der Welt. Mindestens eine Million leben als Flüchtlinge in den Nachbarländern. In Myanmar selbst sind sie als Volksgruppe nicht erkannt, was letztendlich auch zur Folge hat, dass sie keinen Anspruch auf die Staatsbürgerschaft haben.